Bankok, olajtársaságok, hatalmas nagy ipari vállalatok rendelkeznek ilyen kapacitásokkal, ami azt jelenti, hogy az európai jövedelmeknek valami elképzelhetetlen nagy hányada kerül gyakorlatilag adófizetés nélkül külföldre, és ez az oka annak, hogy az elmúlt néhány évben gyakorlatilag a világ 1